Ringrazio la Commissione europea, custode dei Trattati, per la chiara posizione espressa in quest'Aula. Alla luce della discussione che si è appena svolta e come sintesi della posizione espressa dalla maggioranza del Parlamento, voglio sottolineare alcuni elementi fondamentali come la storia dell'Unione europea ci insegna, in democrazia l'unica strada da percorrere è quella di lavorare insieme per la concordia e l'unità.

Ma le decisioni unilaterali, compresa la dichiarazione di indipendenza da uno Stato membro, sono in contrasto con l'ordinamento giuridico europeo e sono destinate a provocare pericolose divisioni. Da questo Parlamento parte un appello a sostegno di una riflessione serena e profonda, che favorisca il dialogo in Spagna, nel rispetto del quadro costituzionale, compreso lo Statuto dell'autonomia della Catalogna, e che restituisca la politica alle istituzioni.